Je partage totalement votre objectif qui est de tenter, par tous les moyens, de faciliter le processus de paix et d'arriver à une solution à deux États. Ce qui nous occupe aujourd'hui vous l'avez dit c'est une partie des différents défis que nous avons dans le conflit israélo palestinien, à savoir la destruction de ces infrastructures infrastructures de première nécessité financées par l'Union européenne sur des territoires palestiniens. Il est étrange d'entendre certains de nos collègues, ici, qui ont du mal à se rendre à l'évidence ce ne sont pas ces infrastructures qui sont illégales, ce sont les colonies qui sont illégales et auxquelles il doit être mis fin.